Wyciągając wnioski z niedawnego kryzysu gospodarczego oraz rosnącej konkurencji na rynkach światowych, konieczne jest podjęcie niezbędnych działań celem utrzymania silnej pozycji europejskiego przemysłu, a także jego systematycznego rozwoju. W tym zakresie projekt strategii Europa 2020 wydaje się być próbą nowego podejścia, w pełni wykorzystującego możliwości zrównoważonej modernizacji oraz rozwoju bazy przemysłowej państw członkowskich, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości pracy.

Szczególnie obiecująco wygląda zintegrowana polityka przemysłowa mająca na celu stopniowe zrównoważenie, przechodzenie z działalności głównie produkcyjnej na przemysł oparty na wiedzy.